Signor Presidente, molti colleghi hanno parlato ampiamente della cirbersicurezza, che è un tema molto sensibile che stiamo affrontando anche nel regolamento della protezione dei dati con alcuni colleghi qui presenti.

Il settore digitale crea molti più posti di lavoro di quanti ne distrugga se vogliamo quindi paragonarlo tra un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Non intendo dilungarmi sulle spiegazioni sociologiche e sull'analisi di questo dato, vorrei però portare all'attenzione della Commissione europea e dei colleghi deputati sulle due priorità politiche che esso comporta. La prima, innanzitutto bisogna sfruttare questo potenziale e fare in modo che effettivamente questa creazione di posti di lavoro avvenga e si realizzi ce lo chiedono i cittadini, ne ha bisogno l'economia europea, per competere nei mercati internazionali è nostro obbligo morale creare le condizioni perché la nostra società, progredisca, diventi sempre più efficiente. Il secondo aspetto è quello dell'organizzazione, per poter destinare parte delle risorse derivanti da questo incremento di produttività generale a coloro il cui lavoro viene reso obsoleto o inefficiente dall'innovazione tecnologica. Di solito si tratta di lavoratori le cui competenze sono difficilmente ricollocabili e pertanto pur essendo io appassionata di tecnologia non vorrei che questa gente risultasse punita perché si trova dal lato sbagliato della storia. Si tratta invece di gente che ha svolto il suo ruolo nella società e l'eliminazione di quel ruolo deve prevedere un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro. Sono contenta del ruolo che il Parlamento europeo sta avendo nell'incalzare le altre istituzioni e lo sviluppo dell'agenda digitale non può subire ulteriori ritardi, non ce lo possiamo permettere né noi né i cittadini europei.